Esperamos que sea un paso adelante para que la Unión Europea aumente la coherencia y la visibilidad de su acción, sume posiciones comunes en todos los temas relevantes de derechos humanos y construya, en el Consejo, las coaliciones con países y con las sociedades civil e internacional necesarias para hacer avanzar concretamente, en el terreno de los cambios reales —como ha señalado en su intervención la señora Ashton—, la causa de los derechos humanos, y también para que la Unión Europea pueda afirmar el carácter universal de los derechos humanos frente a toda visión relativista y logre, finalmente, algo que está al alcance de nuestras generaciones contemporáneas, que es conseguir que, así como en el pasado se logró la abolición